Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Banque centrale, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je m'associe bien évidemment au concert de louanges sur l'activité de la BCE, et je ne répéterai pas ce qu'a dit mon collègue Balz ou ce qui figure dans la résolution. Je voudrais, dans le bref délai qui m'est accordé, vous dire simplement qu'il faut penser à nos concitoyens. Pourquoi dis je cela de cette manière aujourd'hui? C'est que, hier soir, sur toutes les chaînes de télévision françaises, un futur candidat à l'élection présidentielle s'est donné en spectacle en déchirant un billet de dix euros qu'il avait photocopié et agrandi, et en montrant qu'en déchirant ce billet, il déchirait ce qui était la cause de tous nos maux. Bien évidemment, cela n'est pas vrai. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que nous fassions tous ensemble un effort de communication. Les travaux qui ont été menés en matière de supervision, d'organisation, de réglementation, que vous avez cités, Monsieur le Président, sont excellents. Vous avez, vous le savez, le soutien du Parlement vous l'avez dit vous même. Mais nous avons un vrai travail à faire vis à vis de nos concitoyens qui ne comprennent pas les messages qui sont envoyés.

La crainte de nos concitoyens n'est pas en phase avec ce qui est fait, et bien fait, par la Banque centrale européenne.